Señor Presidente, el Reglamento que debatimos hoy no es perfecto, no puede por sí solo arreglar las dificultades de un sector con problemas estructurales y también, por el contexto económico que vivimos, con problemas coyunturales. Pero, este Reglamento, sin ser perfecto, es un paso hacia adelante, decidido y en la buena dirección. Porque, pese a que en la última época nos hemos dado cuenta todos de que no hay ningún mercado perfecto, era muy necesario introducir en este tablero, donde además estamos jugando con la seguridad alimentaria de la gente, todos los elementos que pudiéramos de regulación y de protección a nuestros productores. Era muy necesario que permitiéramos la obligatoriedad de los contratos con un plazo mínimo y con un volumen máximo, al menos como instrumento de defensa, porque, por supuesto, nuestros productores no parten con la misma fortaleza negociadora ante la distribución, los intermediarios o los recolectores. Quedan muchas cosas por hacer. Deberemos mejorar las redes de seguridad y hacerlas más ágiles y más efectivas. Deberemos apostar por vertebrar aún más el sector en la cadena de valor, controlar que no haya reparto de cuotas —especialmente en determinadas zonas— o impulsar la política de calidad.